Als Nederlands christendemocraat wil ik de president van Cyprus heel veel succes wensen bij deze moeilijke klus.

Ook ik kom uit een klein land en het is altijd een grote uitdaging om tussen de grote geesten van Merkel, Hollande en Schulz de Europese Unie leiding te geven. Ik ben het zeer met president Barroso eens richt u op de hoofdzaken! De periode is heel kort en er moet buitengewoon veel gebeuren. Ik mis ook het woord subsidiariteit in dit Parlement vandaag. Veel dingen moeten wij in de landen zelf doen en de Europese Unie moet zich beperken tot de hoofdzaken.

Het meerjarig financieel kader, daarover hebben wij het gehad. Maar de bezuinigingen u zei het in uw inleiding treffen ook de gewone Europese burgers en dat geeft een grote verantwoordelijkheid aan het Europees Parlement om voorzichtig aan te doen met al te grote begrotingsstijgingen. En mijn liberale collega's zeiden het al het asielbeleid hoopt u tot een goed einde te brengen dit komend halfjaar. Maar, voorzitter, ik vraag ook aandacht voor de positie van het Europees Parlement. Wij hebben natuurlijk met de Raad op het terrein van Schengen en op het terrein van het octrooi een paar pittige botsingen gehad en ik hoop ook dat u als Raadsvoorzitter de positie van het Europees Parlement wilt respecteren en zelf wilt uitbouwen. Mijnheer de voorzitter, over Turkije is vanochtend al veel gezegd. De situatie is complex, ook gezien de relatie tussen Cyprus en Turkije.